Konflikt, jaki ma miejsce w Republice Środkowoafrykańskiej, wyraźnie się zaostrza. Oddziały koalicji Seleka dopuszczają się karygodnych naruszeń praw człowieka oraz aktów przemocy, które wymierzone są przeciwko ludności cywilnej. Co więcej ofiarami tej przemocy z zatrważającą częstotliwością padają kobiety i dzieci. Skalę przemocy, o której z wielkim niepokojem przychodzi mi mówić, potwierdza fakt, że tylko w dniu 5 grudnia w ciągu 72 godzin w Bangi zginęło 400 osób. Jeszcze bardziej niepokojącym staje się fakt, że wspomniane akty przemocy dokonywane są przez grupy zbrojne dysponujące nowoczesną bronią, łącznie z bronią ciężką. Dobrze, że Rada Bezpieczeństwa ONZ zwróciła się o przygotowanie ewentualnej misji pokojowej. Z pełnym przekonaniem twierdzę, że Unia Europejska powinna wspierać te działania. Nie można pozostawiać Francji samej w jej wysiłkach na rzecz ustabilizowania sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej. Unia Europejska winna wziąć udział w przygotowaniu planu politycznego dla tego kraju, który doprowadziłby go do stworzenia rządów pokoju i prawa.